Fíjense, es responsable en Indonesia de la deforestación de bosques del tamaño de Alemania. Además, en Europa, consumimos unas cantidades dañinas de aceite de palma unos sesenta litros de media al año por persona, es decir, más colesterol malo y más problemas de corazón. Y, por si fuera poco, casi la mitad del aceite de palma importado en Europa se usa para agrocombustible. Con estas miles de hectáreas de cultivos, queremos dar de comer a las personas o dar de comer a los coches. Por tanto, la Comisión Europea debe actuar para excluir de los fondos públicos el uso del aceite de palma como agrocombustible, poner en marcha un plan de acción vinculante contra la deforestación, etiquetar los productos que contienen aceite de palma y garantizar en los países productores los derechos de las poblaciones locales.